Signor Presidente, il futuro delle infrastrutture energetiche è materia strategica per gli obiettivi di efficienza energetica. Occorre gradualmente passare da un regime di consumo a quello di produzione energetica e occorre farlo investendo nelle reti intelligenti locali. Ho votato a favore di questa relazione perché, oltre a ribadire la centralità dei fondi europei per gli investimenti strutturali, afferma il principio del pieno coinvolgimento dei cittadini in tutte le fasi della pianificazione energetica, inclusa l'implementazione e trasformazione delle attuali reti. Le reti intelligenti richiedono lo sviluppo di strategie stabili e di lungo termine, ma il principio dell'inclusione sociale nella definizione dei piani di sviluppo è cruciale per garantire il rispetto delle prerogative e delle vocazioni territoriali.